virðulegi forseti

og íslenskri tungu um leið íslensk tunga er ankeri íslensku þjóðarinnar lykillinn að sjálfstæðri menningu og þjóðerni íslensk tunga hefur alltaf átt undir högg að sækja en hún er lífseig með eindæmum og ber þannig spegilmyndina af eðli þjóðarinnar og virðingu fyrir tungunni þótt stundum pusi í þræsingum um þessar mundir á íslensk tunga undir högg að sækja og rótgrónar stofnanir á íslandi hafa meira að segja látið sér detta í hug að setja erlenda tungu í fremstu víglínu tungutaks íslendinga við hlið íslenskunnar við slíku verður að sporna af lífs og sálar kröftum því sjálfstæði íslands kann að vera í húfi það er mikilvægt að háskóli íslands sýni þeim manni sem hvað fegurst hefur ritað á íslenska tungu jónasi hallgrímssyni þá virðingu að vinna markvisst í stíl hans og fylgja eftir til komandi kynslóða bæði þeim blæ íslenskrar náttúru og íslenskrar hugsunar sem hann tengdi saman í ritverkum sínum og skáldskap mikilvægi jónasar hallgrímssonar fyrir íslensku þjóðina mælist ekki í verðbréfum heldur í ómetanlegum verðmætum í þjóðarsálinni og persónuleika íslendinga þess vegna er það engin tilviljun að jónas hallgrímsson býr í öllum íslendingum jónas hallgrímsson kom sem vorvindur inn í íslenskt tungutak fyrir tvö hundruð árum og enn er vorvindurinn í loftinu slíkt var afl skáldsins til þess að ríma við möguleika íslenskunnar á náttúrulegum grunni hennar þessi vorvindur hefur dugað okkur vel og við þurfum að tryggja vel að hann verði staðvindur í íslensku samfélagi halldór blöndal fyrrverandi alþingismaður og forseti alþingis með leyfi forseta skrifaði í morgunblaðið um jónas og sagði hann var magískur töframaður og það er eins og allt sem hann snerti verði lifandi og aðlaðandi á einhvern hátt í minningarorðum samtímamanns jónasar konráðs gíslasonar í fjölni segir svo um jónas það sem eftir hann liggur mun lengi halda uppi nafni hans á íslandi og bera honum vitni öld er liðin frá því að guðmundur á sandi ritaði eftirfarandi um jónas í grein í eimreiðinni jónas er æskumaður og æskuskáld hann var á undan tíma sínum og enn þá stendur samtíð vor á herðum hans hann eldist ekki né fyrnist og er hundrað ára ungur nú mál hans er með nýjabrumi enn þá hreint eins og lindarvatn ungt eins og döggin á grasinu hann er konungur í hulduríki enn þá andar suðrið sæla af tungutaki jónasar og það er mikilvægt að virkja þessa auðlind inn í hjartslátt þjóðarinnar í starfi og leik einn af mörgum möguleikum er sá spennandi kostur að háskóli íslands skapi rúm um borð í móðurskipinu fyrir prófessorsembætti tengt nafni jónasar hallgrímssonar prófessorsembætti sem hefði það markmið að fylgja íslenskunni áfram með reisn og